Nicholson ainsi que le rapporteur fictif pour la coopération constructive avec le Conseil et la Commission, qui a permis d'enrichir la proposition initiale de la Commission et de parvenir en même temps à un accord en première lecture. Les différences d'approche affichées au départ ont pu être surmontées grâce à une discussion ouverte entre les trois institutions ainsi qu'à un grand sens des responsabilités qui n'a pas perdu de vue le véritable objet de l'exercice, à savoir donner au secteur laitier de nouveaux instruments pour assurer la pérennité et renforcer l'organisation des producteurs dans le secteur laitier. Le paquet lait constitue un des premiers actes législatifs importants en matière agricole en passe d'être adopté en première lecture selon la procédure législative ordinaire instaurée par le traité de Lisbonne. Pour moi, il s'agit d'un véritable succès de la coopération entre le Parlement et le Conseil, qui montre que ce n'est pas la procédure ordinaire législative qui nous empêche de prendre des décisions importantes rapidement et de manière cohérente.

Cette proposition donne aussi la possibilité aux producteurs laitiers qui le souhaitent de se structurer en organisation de producteurs afin d'affirmer leur position dans la chaîne alimentaire, notamment par la négociation collective des contrats de livraison de leur lait qui est clairement renforcée par cette proposition. Ils pourront également bénéficier de la possibilité laissée aux États membres d'imposer l'obligation aux acheteurs de lait de proposer un contrat aux producteurs laitiers assorti d'une durée minimale d'au moins six mois. Le souci de prendre en compte la nature spécifique des coopératives, exprimé par les groupes de haut niveau organisés autour des experts des États membres, se trouve aussi reflété dans le texte final. Le paquet lait met en lumière le rôle que peuvent jouer les interprofessions qui rassemblent autour d'une même table les producteurs, les industriels, les commerçants, mais aussi les consommateurs pour améliorer la transparence dans la chaîne d'approvisionnement laitier et la compréhension réciproque du rôle de chaque maillon au sein de la filière. Dans ce même souci d'amélioration de la transparence, le paquet lait fixe le cadre nécessaire au suivi des livraisons de lait après l'expiration du régime de quotas laitiers en prévoyant la fourniture des données nécessaires en temps utile et donne ainsi la possibilité à la Commission de fournir aux producteurs de lait et aux acteurs du marché laitier les informations du marché en temps utile.

Je conclus en disant que deux rendez vous sont prévus pour faire le point sur l'application des dispositions introduites par le paquet lait, le premier pour la fin juin 2014 et le deuxième pour la fin décembre

Les effets sur les producteurs dans les régions défavorisées seront notamment évalués en lien avec l'objectif général de préservation de la production dans ces régions.